Je pense que nos relations avec la Chine gagneraient à être rigoureusement européennes.

Je ne rappellerai pas la position du Parlement sur le statut d'économie de marché de la Chine.